Inwestowanie to sztuka, a skoro jest to sztuka prawdziwa, to powinna uwzględniać także przemysły kreatywne.

Chcę zwrócić uwagę nie tyle w imieniu Komisji Kultury, ale z Komisji Kultury, że bardzo często zwracamy uwagę na to, że przemysły kreatywne nie mieszczą się w projektach, nie mieszczą się w priorytetach, nie mieszczą się w tych instrumentach i oprzyrządowaniu, które bank preferuje w ramach EFSI. Zwracam na to uwagę dlatego, że to co nas otacza przedmioty design, rozmaite start upy bardzo często bazuje właśnie na tej kreatywności. I krótko mówiąc, domagam się, aby poszerzać cele inwestowania, zwracać uwagę na kulturę i uwzględniać siłę właśnie tkwiącą w kulturze, jeżeli chodzi o, także, efekt finansowy.